Gospođo predsjednice, otkrivena situacija prijevara u sektoru mesa zabrinjava zbog propusta službenih kontrola koje su znale da je meso nesukladno standardima kvalitete, ali unatoč tome nisu spriječile da bude izvezeno na europsko tržište. U međunarodnoj trgovini povjerenje partnera je ključno, a ono je u ovom slučaju bitno narušeno i u službe nadzora i u kontrole proizvoda. Takvo ponašanje krajnje je neodgovorno jer dovodi u pitanje postojeće međunarodne trgovinske ugovore između Brazila i Europske unije. Navedeno šteti vjerodostojnosti Brazila u poštivanju pravila WTO a u tom sporazumu. Ova situacija dovodi u pitanje i daljnje trgovinske pregovore sa zemljama Mercosura te prisiljava države članice Europske unije da s ciljem zaštite svojih građana podignu razinu povjerenja i provjere uvoznih prehrambenih proizvoda. Ako ne možemo vjerovati deklaracijama i certifikatima trećih država, tada su nužne domaće provjere. Ako nema međusobnog povjerenja, ne može biti niti sporazuma o slobodnoj trgovini.